Herr Präsident!

In der Tat! Ich liebe Europa auch, aber gerade wenn man Europa liebt, muss man auch die Schwächen Europas sehen, der Europäischen Union. Ich habe in diesem Haus gehört Wir wollen unsere Völker nicht auf dem Altar Europas opfern.

Die Perspektive der Jugend darf nicht sein, auszuwandern. Wir müssen etwas innerhalb der Länder schaffen.

Wir haben zwei zentrale Märkte, die völlig reguliert sind die Wechselkurse und die Zinsen. Und wenn die Wechselkurse und die Zinsen fixiert sind, dann müssen andere Aktionsparameter die Kraft setzen, dann erfolgt die Anpassung über Arbeitsmärkte der härteste Anpassungsmechanismus, den es gibt.

Wir müssen Arbeitskräfte in unserem eigenen Land beschaffen können. Und Fonds aufzulegen, löst das Problem nicht Die Länder müssen selbst wettbewerbsfähig werden. Das ist ihre Aufgabe in der Zukunft.